Pane předsedající, kolegyně a kolegové, já velmi podporuji přijetí tohoto nařízení, které je jasně zaměřené. Nemůže řešit situaci řeckých archeologických památek, ale považuji je za velmi důležitou součást opatření, teď, právě teď, kterými řešíme boj proti financování terorismu. Je třeba si uvědomit, že obrovské množství kulturních artefaktů pochází z oblasti Blízkého východu, což je kolébka také naší civilizace. A jak tedy řekla jedna kolegyně je smutné sledovat utrpení lidí, kteří prchají z Blízkého východu, ale je také velmi smutné sledovat, jak mizí nenahraditelné kulturní hodnoty v těchto oblastech a jak jsou zneužívány na financování Islámského státu a jiných teroristických skupin. Bohužel právě v této oblasti je největší problém s teroristickými skupinami. Letos máme Evropský rok kulturního dědictví a právě mnohé kulturní památky z antiky, z počátku křesťanství jsou předmětem nelegálního nakládání v zemích mimo EU, jako je Sýrie, Irák, a my je chápeme jako součást širšího kontextu kulturního dědictví Evropy. Nařízení ve verzi Evropského parlamentu velmi dobře definuje různé kategorie kulturních statků, zohledňuje doporučení UNESCO uplatnit jako časový limit pro starší památky 100 let právě pro ty nejohroženější statky.